Madame la Présidente, évidemment, il nous faut défendre la liberté d'expression, et ce qui se passe en France, en effet, en est un signe marquant. Ma proposition n'est pas contre ce débat, mais simplement pour dire que je crois que nous devons le replacer dans un cadre plus large. Nous avons un débat prévu mercredi sur la lutte contre l'antisémitisme, le racisme et la haine en Europe, et notre groupe voudrait proposer que la défense de la liberté d'expression que nous devons collectivement assurer soit inscrite dans ce débat plus général sur la lutte contre la haine.